Señora Presidenta, bien lo siento, pero no es patente europea lo que tenemos hoy.

Si de verdad se pretendiese simplificar costes —tanto el señor López Istúriz como yo lo sostuvimos en comisión—, la patente europea debería entonces estar en inglés.